bestehen. Das heißt, Kürzung von Mitteln oder aber Streichung von Mitteln muss immer in Relation stehen zu dem Missbrauch, zu dem Defizit in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Ganz wichtig es wurde erwähnt Der Bürger, der Nutznießer, der Student, der Forscher, der Träger von sozialen Projekten darf nicht der Dumme sein. Deswegen soll beim Bürger und bei dem Projekt das ankommen, was das Projekt und der Bürger erwarten können. Die Lastenverteilung geht zum Mitgliedstaat und nicht zulasten unserer Zivilgesellschaft, unserer Studierenden, unserer Wissenschaftler, unserer Begünstigten insgesamt. Sollte die Kommission Grund zur Annahme haben, dass ein Rechtsstaatsdefizit besteht und damit die finanziellen Interessen der Europäischen Union und ihrer Bürger beeinträchtigt sein könnten, dann werden wir ein Verfahren einleiten, das zur Annahme geeigneter Abhilfemaßnahmen führen kann. Wir haben dabei zu berücksichtigen Entscheidungen des Gerichtshofs, Berichte des Rechnungshofs, Schlussfolgerungen einschlägiger sachkundiger Organisationen. Bevor wir eine Entscheidung fällen, werden und müssen wir den betreffenden Mitgliedstaat anhören, ihm Gelegenheit zu einer umfassenden Stellungnahme geben. Und dass das Parlament hier neben dem Rat auf Augenhöhe beteiligt sein will, im Entscheidungsprozess dabei sein will, halte ich für mehr als naheliegend, halte ich für konsequent, und das wird auch von mir unterstützt. Der Entscheidungsprozess muss trotzdem unverzüglich, rasch und effizient, rechtsstaatlich und unbürokratisch sein. Darüber hinaus haben wir als Kommission für jede Maßnahme, für jeden Schritt Rechenschaft abzulegen vor Ihnen, dem Parlament, dem Hohen Haus. In diesem Stadium, nachdem der Austausch mit Rat und Parlament bei dem heute hier zu beratenden Bericht angelangt ist, sollten wir für die bevorstehenden Beratungen zwischen Rat und Parlament folgende Themen vertieft besprechen den Zusammenhang zwischen den Mängeln und dem Schutz der finanziellen Interessen der Union. Die Abgrenzung zwischen diesem Vorschlag und Instrument und anderen Mechanismen, zum Beispiel Artikel 7 unseres Vertrags, bleibt klar und muss klar sein. Es darf keine Grauzone zwischen verschiedenen Instrumenten und Handlungsmöglichkeiten entstehen. Hierzu haben wir den sachkundigen Rat unserer Juristischen Dienste herangezogen und werden weiter darauf achten, dass das Ganze wirklich glasklar beschreibt, welches Instrument für welchen Fall sinnvollerweise angewandt werden kann. Im Rat fordern einige Mitgliedstaaten, die Liste möglicher Mängel zu konkretisieren, zu erweitern oder gar umfassend und damit erschöpfend zu erstellen. Dadurch entstünde Rechtssicherheit. Ich glaube, dies stimmt. Wir sind bereit, die Liste zu erweitern. Aber sie muss offen bleiben, um die Anwendung des Mechanismus auch bei nicht absehbaren Fällen zu ermöglichen und damit Europa alle Möglichkeiten zu geben, auf jede Situation, zu der es in Zukunft kommen kann, entsprechend einzugehen. Es wird eine indikative Frist erörtert, innerhalb der die Kommission tätig werden muss, nachdem sie von dem betroffenen Mitgliedstaat eine Antwort erhalten hat, also eine angemessene und begrenzte Zeitspanne. Dies halten wir für naheliegend, aber hier gilt meines Erachtens Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Bei komplexen Sachverhalten ist es mir wichtiger, dass die Kommission umfassend prüfen kann, und deswegen darf die Frist nicht zu kurz bemessen sein, sondern sollte erst beginnen, nachdem der Mitgliedstaat angehört worden ist und seine Stellungnahme abgegeben hat. Sie wollen die Informationsquellen, auf denen die Kommission ihre Arbeit aufbaut, präzisiert sehen. Auch dies halte ich für durchaus naheliegend. Die Liste der Rechtsprechung, auf die die Kommission verweisen kann, und der Informationsquellen, die wir heranziehen, kann gerne wie vom Parlament gefordert entlang Ihrer Linien präzisiert